alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að setja á laggirnar nefnd sérfróðra manna sem móti tillögur er hafi það að markmiði að styrkja stöðu minni hluthafa minnihlutavernd nefndin skili áliti sínu fyrir árslok þessi þingsályktunartillaga hefur verið tvisvar sinnum flutt áður fyrst á hundrað þrítugasta og sjötta löggjafarþingi en þá komst hún ekki á dagskrá til umræðu og síðar á hundrað þrítugasta og sjöunda löggjafarþingi en þá var hún ekki afgreidd og er þess vegna endurflutt að nýju ég vil hins vegar vekja athygli á því að þrátt fyrir að tillagan hafi ekki verið afgreidd á hundrað þrítugasta og sjöunda löggjafarþingi þá höfðu verið lögð fram álit umsagnir það hafði verið leitað eftir umsögnum frá fjöldamörgum aðilum sem höfðu og þær umsagnir höfðu borist og þær voru allar ákaflega jákvæðar þessi tillaga er flutt af mjög gefnu tilefni í greinargerðinni sem henni fylgir er vísað til þess mikla taps sem mjög margir einstaklingar urðu fyrir á haustdögum tvö þúsund og átta það er rakið hér að það sé áætlað að fjörutíu og sjö þúsund einstaklingar hafi tapað nærri því hundrað þrjátíu milljörðum króna á einni vikju vegna hlutafjáreignar í bönkum sem nú eru verðlaus til viðbótar þessu töpuðu um fjórtán hundruð lögaðilar nærri því níu hundruð tuttugu milljörðum króna af sömu ástæðum og bak við þau félög eru auðvitað mjög margir einstaklingar bæði smáir sem stærri hluthafar svo það er alveg ljóst að mjög margir einstaklingar hafa tapað mjög miklum upphæðum það er talið að tap hlutabréfaeigenda vegna hruns bankanna þriggja miðað við gengið eins og það var tuttugasta og sjötta september hafi numið rúmlega eitt þúsund milljörðum króna hér um bil einni landsframleiðslu það er athyglisvert að í hópi þeirra sem töpuðu umtalsverðu fé voru ellefu þúsund einstaklingar sextíu og fimm ára og eldri sem töpuðu að meðaltali þremur milljónum króna eða alls þrjátíu milljörðum króna til viðbótar við þetta má auðvitað nefna að það hefur orðið gríðarlega mikil lækkun á markaðsvirði ýmissa annarra fyrirtækja sem að hluta til að minnsta kosti má rekja til bankahrunsins og þeirra verðlækkana sem hafa orðið á hlutabréfum enn fremur má vekja athygli á því að margar þessar eignir höfðu líka lækkað umtalsvert árið fyrir hrun þó þær tölur séu ekki handbærar hér þá er ljóst mál að mjög margir hafa orðið fyrir mæli tapi þó vitaskuld verði að bera þetta saman af einhverri sanngirni í eðlilegu samhengi margir voru auðvitað fengið mikinn hagnað vegna mikillar hækkunar sem síðan gekk til baka en alla vega er ljóst að það hefur orðið gríðarlegt tap hjá mjög mörgum einstaklingum út af þessu máli margir hafa tilhneigingu til að afgreiða þessi mál þannig að hér sé kannski um að ræða tap þeirra sem helst mega við því útrásarvíkinga eða annarra slíkra sem menn hafa nú takmarkaða samúð fyrir en þá verður að vekja athygli á því að hér erum við að tala um tugi þúsunda einstaklinga fjörutíu og sjö þúsund einstaklingar eru nefndir hér til sögunnar í greinargerðinni og það er alveg ljóst mál eins og við vitum að á undanförnum árum hafði það færst í vöxt að fólk með lágar tekjur meðaltekjur og enn fremur þeir sem auðvitað höfðu hærri tekjur voru farin að nota hlutabréfaeign sem hluta af fjölþættu sparnaðarformi og það var auðvitað mjög eðlilegt þetta var í samræmi við það sem gerðist erlendis og þetta var æskileg og góð þróun það voru hins vegar mjög margir og þeirra á meðal sá sem hér stendur sem vöktu athygli á því að staða hinni minni hluthafa einstaklinganna væri alls ekki sem skyldi staða þeirra væri á margan hátt veik það væri ýmislegt sem gerði það að verkum að þeirra réttur væri fyrir borð borinn möguleikar þeirra til að fylgjast með til dæmis möguleikar þeirra til þess að átta sig á þeirri þróun sem væri að verða inni í hlutafélögunum væri ekki til staðar og ef stórir hluthafar kysu það gætu þeir beygt litlu hluthafana ofríki sem aftur á móti ylli því að þeir ættu erfiðara um vik með að verja sig og þess vegna var það til dæmis að ég hafði um það forgöngu á sínum tíma á árinu tvö þúsund og fjögur að ég hygg á hundrað þrítugasta löggjafarþingi að flytja tvö frumvörp sem lögð hafði verið mikil vinna við að undirbúa sem höfðu það að markmiði að reyna að treysta stöðu minni hluthafa þetta var á sínum tíma mál sem vakti talsverða athygli því miður var það þannig með þetta mál eins og sum önnur þetta mál náði ekki fram að ganga menn höfðu svona jákvæð orð um þetta en engu að síður var það þannig að þessi frumvörp tvö sem höfðu þetta markmið að stuðla að sterkari stöðu minni hluthafa þessi frumvörp náðu hvorug fram að ganga þó var það nú ekki þannig að það væru neinir sérstakir aukvisar sem voru meðflutningsmenn mínir í þessu máli ég ætla nú að telja þá aðeins upp og vekja athygli á því þarna var halldór blöndal þáverandi forseti alþingis

og steingrímur j sigfússon h f þingmanni núverandi hæstvirtum fjármálaráðherra og loks guðjón a kristjánsson háttvirtur þingmaður þáverandi og núverandi formaður frjálslynda flokksins þannig að af þessu má ráða að það var gríðarlegur pólitískur vilji þverpólitískur vilji til þess að styðja við stöðu minni hluthafa og fyrir því voru auðvitað þessar ástæður sem ég var að nefna bæði var það svo að mjög margir hluthafar margir einstaklingar sáu hag sínum vel borgið að reyna að taka þátt í fjölþættara sparnaðarformi þeir vildu líka taka þátt með óbeinum hætti í atvinnulífinu kannski einstaklingar sem ekki kusu að vera beinir þátttakendur með því að vera stjórnendur eða hluthafar meiri hluta hluthafar í fyrirtækjum heldur sáu þarna möguleika á því að taka þátt með jákvæðum hætti í uppbyggingu atvinnulífsins hafa með litlum hætti kannski pínulítil áhrif á það hvernig atvinnulífið væri að þróast og kusu líka með þessum hætti að líta svo á að þeir væru með því að koma að með sitt eigið fjármagn inn í atvinnufyrirtækin líka að stuðla að því að þetta væri efnahagslega sterkari fyrirtæki það er einmitt sérstaklega brýnt við þessar aðstæður núna þegar við vitum að hlutabréfamarkaðurinn hefur beðið mikinn hnekki mjög margir einstaklingar hafa brennt sig á því að eiga hlutafé og mjög margir einstaklingar eru núna mjög varkárir í meðferð síns fjár sem eðlilegt er svo sem auðvitað eiga menn að vera varkárir á öllum stundum í þeim efnum en við vitum líka að til þess að atvinnulífið geti vaxið þurfa menn líka að hafa ákveðinn vilja til áhættu og taka áhættu þess vegna er svo gríðarlega mikilvægt að búa lagaumhverfið þannig úr garði að þetta séu lög sem fólkið þekkir treystir þeim leikreglum sem eru og treysti því að jafnvel þó það hafi ekki svona djúpa þekkingu á innviðum viðskiptalífsins og hafi ekki kannski mikla og yfirgripsmikla þekkingu á því hvað einstakar kennitölur í fyrirtækjarekstri þýði þá telji fólk sig vera þó að minnsta kosti því leytinu öruggt að leikreglurnar séu þeim í hag leikreglurnar séu til þess fallnar að styðja við einmitt slíka einstaklinga sem eru ekki að ætlast til þess að vera áhrifamenn í atvinnulífinu að öðru leyti en því að eiga þar kannski dálítið hlutafé síðan auðvitað hitt að það geta líka verið tilvik þar sem í minni fyrirtækjum þar sem menn eru kannski minni hluthafar jafnvel þó þeir séu þátttakendur í atvinnulífinu með beinum hætti sem stjórnarmenn eða einhverjum öðrum hætti starfandi inni í atvinnulífinu eigandi þar dálítið hlutafé hafa einhver áhrif en eru hins vegar í minni hluta stöðu það eru allmörg dæmi um það að slíkir einstaklingar hafa verið ofurliði bornir vegna þess að reglurnar sem eiga að verja þá eru ekki eins skýrar eins og nauðsynlegt er auðvitað hefði á vissan hátt verið freistandi að endurvinna þau frumvörp sem hér er um að ræða hins vegar vitum við það að þessi mál eru býsna flókin og það hefur mjög margt breyst núna á allra síðustu árum sem gefur okkur tilefni til þess að endurhugsa þessi mál og svona skoða þau mál í nýju ljósi þess vegna töldum við flutningsmenn að skynsamlegast væri og farsælast að hafa þennan háttinn á flytja hér þingsályktunartillögu vísa til tveggja frumvarpa sem

voru að taka með nokkrum sértækum hætti á tilteknum afmörkuðum þáttum vísa til þess sem til vísbendingar um að þarna væri kannski einhver fyrirmynd sem mætti leita til en að öðru leyti fela þetta nefnd sérfróðra manna sem mótuðu um þetta mál tillögur ég vil segja það fyrst og fremst að lokum virðulegi forseti tel ekki ástæðu til þess að fara efnislega mikið meira í gegnum þetta frumvarp ég tel að þetta mál sé af þeim toga að um þetta mál hljóti að geta myndast breið pólitísk samstaða ég get ekki ímyndað mér annað en menn sjái þýðingu þess í ljósi þeirra atburða sem hafa gerst á síðasta eina ári og rúmlega það sjái þýðingu þess einmitt að koma til móts við þennan hóp og búa til hvað á að segja leikreglur sem geri það að verkum að fólk geti með sæmilegu öryggi vitandi um það að minnsta kosti að leikreglurnar séu réttlátar tekið þátt í atvinnulífinu auðvitað vita allir að því fylgir áhætta það er ekki áhættulaust að fjárfesta í atvinnulífi aldrei nokkurn tímann það kennir nú reynslan okkur en að minnsta kosti að fólk hafi þá fullvissu í sínum huga að leikreglurnar séu þannig að það sé ekki verið að níðast á fólki krafti þess að það hafi ekki aðgang að þekkingu eða vitneskju innan fyrirtækjanna og geti þess vegna ekki varið sig ef aðstæður breytast

vil þá eingöngu segja þetta í lokin þetta mál hefur þá sérstöðu að nú hefur það verið rækilega unnið það hefur komið til nefndar nefndin hefur kallað eftir álitum álitin áður jákvæð við vitum það líka að hér í þessum þingsal hefur á undanförnum vikum og í sumar verið mjög talað um það að nú sé komin ný vinnubrögð nýjar áherslur og það eigi einmitt að reyna að kosta kapps um það að auka sjálfstæði þingsins og tryggja það að mál af þessu taginu sem er þingmannamál sem er mál sem er flutt af almennum þingmönnum stjórnarandstöðuþingmanni í þessu tilviki en byggir á frumvörpum sem höfðu breiðan pólitískan stuðning það sé einmitt mál af þessu taginu sem þingið sýni vilja sinn í verki með því að afgreiða sýni það að það vilji á vissan hátt brjóta í blað og takast á við það að þingið hafi ákveðna forustu um breytingar á málum sem varða miklu við viðreisn efnahagslífsins þó ég ætli ekki að segja að þetta sé eitt burðarmesta tillagan í þeim efnum þá skiptir hún hins vegar miklu máli hún hefur þennan afmarkaða tilgang að byggja upp traust í þessu þjóðfélagi það er einmitt það sem við þurfum á að halda og það er einmitt það sem við höfum verið í málflutningi okkar flestir þingmenn að leggja